Systematyczne zwiększanie bezpieczeństwa produktów to warunek sprawnego działania jednolitego rynku oraz uczciwej konkurencji. Istotnego znaczenia nabiera tutaj kwestia właściwego informowania konsumentów, szczególnie w odniesieniu do coraz to nowych produktów oraz usług. Należy przy tym położyć nacisk na skuteczne egzekwowanie praw wynikających choćby z dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd. Prężnie rozwijający się w krajach Unii rynek usług pocztowych i kurierskich wymaga przyspieszenia wdrażania efektywniejszych procesów, prowadzących do ograniczenia kosztów i poprawy jakości w tym sektorze.

Uprawnienia wynikające z pakietu energetycznego powinny zatem znaleźć odzwierciedlenie w jasnych i precyzyjnych ofertach i umowach, co wydatnie wzmocni ochronę konsumentów.